frú forseti mér barst nýlega í hendur ályktun frá þroskaþjálfum í vestmannaeyjum sem er dagsett þar tuttugasta og þriðja janúar tvö þúsund og átta en ályktunin er svohljóðandi með leyfi frú forseta þroskaþjálfar í vestmannaeyjum lýsa yfir þungum áhyggjum vegna þeirra áhrifa sem ólokinn þjónustusamningur milli ríkis og vestmannaeyjabæjar er farinn að hafa á starfsemi í málefnum fatlaðra nú er kominn á annað ár frá útrunnum þjónustusamningi og við þetta ástand getum við sem störfum í málaflokknum ekki unað við þroskaþjálfar í vestmannaeyjum skorum á viðsemjendur ríkið og vestmannaeyjabæ að klára samninginn hið fyrsta

undir þessa ályktun rita þroskaþjálfarnir binna hlöðversdóttir hulda líney magnúsdóttir guðbjörg guðmundsdóttir og jóhanna hauksdóttir samrit af ályktuninni var send hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra aðstoðarmanni ráðherra ráðuneytisstjóra bæjarstjóra vestmannaeyja og framkvæmdastjóra fjölskyldu og fræðslusviðs

þessi ályktun sem mér barst í hendur gaf mér tilefni til þeirrar fyrirspurnar sem ég ber hér upp við hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra það er í fyrsta lagi spurt að því hvað valdi því að þjónustusamningur milli ríkis og vestmannaeyjabæjar um málefni fatlaðra sem rann út árið tvö þúsund og sex hafi ekki verið endurnýjaður og hver sé staða viðræðna um endurnýjun samningsins í öðru lagi er spurt að því hversu margir þjónustusamningar ríkis við sveitarfélög um málefni fatlaðra bíði endurnýjunar og við hvaða sveitarfélög ég tel afar brýnt að styrkja þessa umönnun þessa þjónustu við fatlaða og þá verður ramminn að vera klár og augljós og ég bendi líka á það að þetta varðar fyrst og fremst atvinnu kvenna líka og atvinnustaða þeirra og atvinnutækifæri á landsbyggðinni eru almennt bágborin en það er illt að svo langur tími hefur liðið frá því að þjónustusamningurinn hefur runnið út og ég vænti þess að hæstvirtur ráðherra félags og tryggingamála bregðist við og gefi mér og þeim þroskaþjálfum sem ályktunina sömdu skýr svör